Monsieur le Président, chers collègues, fermetures massives d'églises, cimetières vandalisés, fidèles égorgés, partout en Afrique et au Moyen Orient, les violences et les actes de terreur contre les chrétiens s'amplifient. Le groupe Identité et démocratie demande à ce que la situation particulière des chrétiens en Algérie fasse l'objet d'une déclaration de la Commission et du Conseil.